Il s'agit, en effet, d'une étape importante dans la construction d'une politique européenne commune dans des domaines aussi sensibles que les affaires étrangères, la sécurité, la défense, politique commune dont nous voyons bien tous les jours, de la Géorgie aux côtes somaliennes, des Balkans à Gaza, combien elle est nécessaire, mais aussi et j'allais dire surtout combien elle est souhaitée par nos concitoyens. Car au delà des vertus interinstitutionnelles que nous saluons aujourd'hui dans ce compromis et, singulièrement, du rôle accru reconnu au Parlement, il faut bien souligner l'enjeu stratégique de ce service pour l'action extérieure, qui est un outil indispensable pour doter l'Union européenne d'une politique étrangère et de sécurité commune plus ambitieuse, plus cohérente, plus crédible et plus efficace. Madame la Haute représentante, en tant que président de la sous commission sécurité et défense du Parlement, et aussi un peu en tant que Français, permettez moi de vous le dire, j'insiste sur une responsabilité particulière que vous aurez à exercer, celle de la gestion des crises, en préservant et en renforçant ce qui fait l'originalité et la valeur ajoutée de l'Union européenne, c'est à dire ses capacités civilo militaires les deux mots vont ensemble. C'est bien vous qui aurez la responsabilité de garantir que l'Union européenne conserve et augmente ses capacités en rejetant, d'une part, les soupçons infondés que nous entendons ici et là et, parfois bien ici, de militarisation de ce service, et en associant, d'autre part, autant que possible, le Parlement pour bien affirmer la légitimité de toutes les opérations menées par l'Union européenne sur les théâtres de crises.